Monsieur le Président, Monsieur Barroso et Monsieur Rehn, j'espère réellement que vous allez regarder les travaux du Parlement européen sur les sujets qui nous occupent aujourd'hui, le rapport Berès et le rapport Feio, parce que, évidemment, nous sommes maintenant dans un cadre de colégislateur sur la gouvernance économique et sincèrement, je peux vous dire que nous avons fait, au moins avec quatre groupes politiques du Parlement,

Nous sortons de la discussion qui saucissonne les problèmes.

L'enjeu aujourd'hui, c'est bien que la Commission c'est votre rôle de le faire, nous, on essaie de le faire, vous, c'est votre rôle de le faire aussi propose un paquet global qui soit un peu dans l'esprit du rapport Monti, qui soit dans la lignée de ce qu'essaie aussi de faire Michel Barnier dans le cadre du marché intérieur. Moi, j'attends le paquet global de M. Barroso, qui devra dire comment on sort de la crise, pas simplement sur la gouvernance macroéconomique, mais comment on lit trois ou quatre dossiers macroéconomiques, fiscaux, budgétaires, et on dit Voilà le paquet. Je suis sûr que si vous faites cela, vous aurez une très grande majorité pour soutenir cette initiative au Parlement européen. Parce que si on reste par exemple uniquement sur la question des finances publiques, vous même, vos services, il y a deux ou trois ans, disiez que l'Espagne était le pays qui respectait le plus le pacte de stabilité et de croissance.

Le problème est que les déséquilibres venaient d'ailleurs et que maintenant, l'Espagne est dans une situation terrible.

Et les compromis que nous avons faits dans les différents rapports qui sont présentés aujourd'hui et qui seront votés demain sont justement l'addition de ces problématiques, et une manière de dire que oui, il faut renforcer la discipline budgétaire.

Faites le vraiment maintenant.